Señor presidente Sebastián Alonso Juan, defensor de derechos humanos asesinado a tiros mientras participaba en una manifestación en contra de un megaproyecto hidroeléctrico en Huehuetenango Laura Leonor Vázquez, activista opositora del megaproyecto minero conocido como la Mina de San Rafael, asesinada también a tiros. Así, hasta una macabra cifra de dieciséis defensoras asesinadas y más de doscientos cincuenta ataques el último año en Guatemala. ¿Qué tienen en común todas estas personas que sufren estos ataques? Bueno, pues algo que este Parlamento y que también la señora Becerra se niegan a aceptar son defensores de derechos humanos, líderes sociales que se oponen y luchan contra megaproyectos de multinacionales que les condenan a elegir entre emigrar o ser explotados. Hablamos de proyectos hidroeléctricos como Pojón II y Renace, proyectos mineros como Fénix o petroleros como el de la empresa francesa Perenco en El Petén, todos ellos megaproyectos de empresas transnacionales europeas. Hay que señalar que hay una responsabilidad de la Unión Europea en estas violaciones de derechos humanos relacionadas con las actividades de esas transnacionales en esos países, gracias a los acuerdos de libre comercio de la Unión Europea.